Señora Presidenta, señor Comisario, estas negociaciones de los acuerdos de asociación económica con los países ACP no van por el buen camino. Y no van por el bueno camino, tras seis años, probablemente por el empecinamiento de la Comisión en forzar un proceso que, desde el principio, ha estado caracterizado por dejar fuera a actores primordiales como son los Parlamentos nacionales.